Rozumiem, że nie ma Pan elementarnej wiedzy ustawodawczej, bo takim Pan był posłem krajowym, jakim Pan jest niestety posłem europejskim.